Voorzitter, de oprichting van een fonds voor asiel en migratie is een doekje voor het bloeden. De efficiëntie die men beoogt door drie bestaande fondsen samen te brengen in één fonds wordt teniet gedaan door het feit dat de Europese Unie geen oplossingen biedt voor de problemen van de lidstaten op het gebied van asiel en migratie.

De werking van het fonds gaat gepaard met de invoering van nieuwe regelgeving en procedures die het voor de lidstaten zo goed als onmogelijk maken om nog een eigen asiel en immigratiebeleid te voeren. Het feit dat men opnieuw spreekt van legale migratie is een kaakslag voor de meer dan 26miljoen werklozen in de Europese Unie. En in plaats van altijd maar meer instrumenten te scheppen voor het gemeenschappelijk immigratiebeleid, moet men de lidstaten het recht en de mogelijkheid geven om opnieuw hun eigen grenzen te controleren. Dat is wat we nodig hebben. Maar we kunnen opnieuw het politiek autisme vaststellen van de EU en van het Europees Parlement in het bijzonder, dat doof en blind blijft voor de verzuchtingen van de kiezers. Het recente referendum in Zwitserland over de massa immigratie had een waarschuwing moeten zijn.